Señor Presidente, señora Mogherini, de acuerdo con el Derecho internacional y las Naciones Unidas, los asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos son ilegales. El Estado de Israel, como única democracia de Oriente Próximo, debe ser garante del cumplimiento de la ley si no, simplemente renuncia a tener esa consideración y legitimidad democrática. Israel debe detener y abandonar los asentamientos y debe también tomar medidas inmediatas para afrontar el fundamentalismo ultraortodoxo, que no tiene límites legales ni morales y que lo destruye desde su seno financiado además por sus propias arcas. Quiero igualmente decir alto y claro que, para posibilitar la solución de dos Estados, Palestina debe ser un Estado, pero un Estado del siglo XXI, con un gobierno, un territorio, una legalidad acorde a los convenios internacionales, unas elecciones democráticas, ya postergadas diez años, y una posición indudable de condena del terrorismo, del discurso del odio y de la violencia. Un Estado cuya legítima existencia sea indudable reconocer para Israel y el resto del mundo, tal y como Palestina y el resto del mundo han de reconocer la legítima existencia de Israel.